um klukkan þrjú þrjátíu fer fram umræða utan dagskrár um breytta skipan lögreglumála málshefjandi er háttvirtur þingmaður jón bjarnason hæstvirtur